No zároveň je škoda, že pri hľadaní riešení sme ešte stále v zajatí jednostranného myslenia.

Ženy venujú práci v domácnosti a starostlivosti o deti viac času ako muži. A dokonca aj vtedy, keď rodičovskú dovolenku využije muž.

Riešením chudoby žien je preto aj uznanie práce, ktorú vytvoria v rámci solidarity medzi generáciami.